Ich glaube, er ist angemessen im Umfang und auch in der Zielsetzung. Ich bin ein bisschen enttäuscht über Ihre Mutlosigkeit bei den Eigenmitteln. Auf einer ganzen Seite lese ich eine Anhäufung von guten Vorschlägen, über die wir auch alle schon diskutiert haben, die wir alle kennen, aber sie sind alle im Konjunktiv gehalten. Wenn ich mir die Situation im Rat vorstelle, glaube ich, dass es etwas mit Verhandlungsspielräumen zu tun hat, die man sich schaffen kann. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie klar sagen, welche Eigenmittel Sie befürworten und welche Sie dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat vorschlagen. Sie wissen, hier haben Sie dafür sehr viel Unterstützung, und es wäre klar gewesen, wo die Bremser und die Bremserinnen in dem Fall liegen werden. Ein anderer Punkt, der mir Sorgen macht, ist Wo geht das Geld